Kryzys w strefie euro udowodnił jak wrażliwy, jak kruchy jest europejski system bankowy. Zapowiedź projektu jednolitego nadzoru bankowego, a w dalszej perspektywie utworzenie unii bankowej, sprowokowała moją delegację do wystosowania w tej sprawie interpelacji do Komisji Europejskiej. Niepokoi nas przede wszystkim kwestia warunków, na jakich w mechanizmie nadzoru miałyby uczestniczyć kraje spoza strefy euro, takie jak Polska, w której rząd prawdopodobnie zbyt pochopnie wyraził już gotowość oddania części własnej suwerenności.

dobrowolnych członków spoza strefy euro.

Obawiam się, że jeżeli dojdzie do zacieśnienia integracji w obszarze bankowym w strefie euro jej wpływ odczują również instytucje finansowe spoza strefy euro, gdyż mamy do czynienia w obecnym świecie z sytuacją bardzo rozległych i ścisłych powiązań kapitałowych. Dlatego apelujemy, aby w tej sprawie w toku dalszych prac bardzo szczegółowo i ostrożnie pochodzić do decyzji, i żeby uwzględnić również znaczenie tych krajów, które tworzą wspólnotę europejską, ale które nie należą na dzień dzisiejszy do strefy euro.